A javaslat alapvető célkitűzése az egészségügyi technológia európai szintű, közös klinikai értékelése. Az egészség az európai polgárok számára a legfontosabb értéket jelenti, amint arra az Eurobarométer felmérés több ízben is rámutatott.

A javasolt intézkedések közé tartozik az egészségügyi technológia terápiás értékének vizsgálata és a gyógyszerek klinikai vizsgálati szempontjainak összehangolása. Ez növeli a megbízhatóságot, ösztönzi a minőségi innovációt, és lehetővé teszi a technológiák megkülönböztetését. Így a szükségtelen átfedések megszüntetésével is növeli az európai gyógyszeripar versenyképességét.